Ona má pomoci řešit spory, ke kterým dochází v důsledku právě především rozvodu manželství. Hlídá se prioritní zájem dítěte, a to by bylo asi vhodné, abychom považovali za skutečně prioritní, bez ohledu na určité ideologie.

Stejně tak je důležité samozřejmě i informovat rodiče o jejich právech a povinnostech a přispívat k té vzájemné mediaci, ale mediace se už toto nařízení netýká.